Nourries par la colère d'une population opprimée contre un système autocratique et profondément inégalitaire, elles ont mis fin au régime tsariste. Cette révolte portait en elle l'espoir d'une société nouvelle, plus juste et solidaire.

Sans démocratie, pas d'égalité. Aucun changement si radical n'a de sens s'il n'est pas juste. L'exploitation n'a pas disparu, les injustices non plus. De nombreux Européens se sentent abandonnés, mis au ban de la société. Le chômage, la pauvreté et les inégalités grimpantes font rage. La résignation et la colère sont là. Sans réponse aux souhaits de nos peuples que nos institutions soient attentives, réactives et effectives, c'est notre démocratie qui sera mise en danger. En effet, ce sont cette exaspération et cette peur qui constituent le terreau des extrémismes dont la cible est la démocratie. Afin de permettre aux Européens de retrouver la confiance, de leur redonner de l'espoir, nous appelons à la concrétisation d'une Europe refondée reposant sur quatre piliers, à savoir d'une Europe sociale, écologique, respectueuse des droits fondamentaux et profondément européenne.